Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Für eine Weile sah es für mich so aus, als wenn die Kollegen sich in dem Trugschluss wiegen würden, dass im Zentrum der Cyber und der Fake News Attacken des Informationskriegs nur die Ukraine stehen würde. Es hat einige Jahre gedauert seit 2013 bis 2014, als es in der Ukraine sichtbar wurde dass die Europäer verstanden haben, dass sie selber das Ziel dieses Informationskriegs sind. Ich finde, dass diese Anerkenntnis der erste Schritt zur Verteidigung ist, und ich finde, dass viele der Maßnahmen, die inzwischen vorangetrieben werden oder beschlossen sind, auch richtig sind ganz im Sinne von dem, was gesagt worden ist. Aber ich bin mir immer noch nicht darüber im Klaren, ob die Dimension dieses Angriffs, den Russland auf die Stabilität der Europäischen Union beschlossen hat, verstanden ist, und ich finde eben, dass die Ausstattung der Programme, die wir bisher beschlossen haben, so schwach ist, dass ich nicht glauben kann, dass die Dimension verstanden worden ist. Ich möchte außerdem in diesem Rahmen noch mal darauf hinweisen, dass es ein großes Problem ist, wenn prominente Politiker aus europäischen Mitgliedstaaten Teil der Informations und Verunsicherungskampagnen Russlands werden. Als Deutsche kann ich da nur immer wieder auf den ehemaligen Bundeskanzler und heutigen Rosneft Boss Gerhard Schröder hinweisen. Ich weiß aber auch, dass man in Österreich über Herrn Gusenbauer oder in Italien über Herrn Prodi reden muss. Die Manafort Papers haben uns da einige Einsichten geliefert. Damit müssen Parteien umgehen, wenn sie die Herausforderung wirklich annehmen wollen.

Denn was wir wirklich besser machen müssen, das ist die Stärkung von Journalismus, die Stärkung von unabhängigen Medien. Denn gegen Propaganda gewinnt man nicht mit Propaganda, sondern mit Qualitätsjournalismus und Information.